No ha habido ningún debate personal y nadie ha puesto en cuestión su trabajo. Si lo hubieran puesto en cuestión, yo diría en este momento que ella ha trabajado espléndidamente en la Comisión de Empleo.

La señora Oomen Ruijten ha firmado las enmiendas de los textos ―aquí lo tengo― que el Consejo no consiguió introducir en los diálogos que hemos mantenido con el Consejo.

Estaríamos dispuestos a aceptar el texto original de la Comisión, pero el texto que viene del Consejo dispone que todos los trabajadores desplazados, incluso los que no estén cubiertos por la Directiva de 1996, quedan también excluidos de esta Directiva. Por tanto, no es mayor igualdad, es mayor desigualdad la que se encuentra en esa enmienda.